það er lykilatriði það er verið að selja eigur ríkisins og þá þarf allt að vera uppi á borðum ég hef setið síðustu tvo daga í fjárlaganefnd þar sem farið hefur verið yfir þetta mál nokkuð vel þar hafa meðal annars verið kynntir samningar sumt í þessum samningum hefur að vísu verið bundið trúnaði sökum hagsmuna kaupanda að kaupendum hafi verið mismunað það hefur einnig komið fram á þessum fundum fjárlaganefndar að ríkisendurskoðandi hefur verið að skoða þessa samninga fara vandlega yfir þá og niðurstaða hans er sú að þessir samningar séu þannig úr garði gerðir að þeir séu bókunarhæfir það er að þau verðmæti sem þeir bera með sé hægt færa inn í ríkisreikning það er niðurstaða ríkisendurskoðanda og á þeirri forsendu byggir meiri hluti fjárlaganefndar þá niðurstöðu sína að þetta skuli fært inn í ríkisreikning ríkisendurskoðandi hefur einnig sagt að eftir að hafa skoðað þetta muni hann fara í stjórnsýsluúttekt á þessu félagi og skoða hvernig aðferðafræðin hafi verið hvort þarna hafi verið um óeðlileg tengsl að ræða og hvort þarna séu á ferðinni hlutir sem ekki standast lög ég lít því svo á að málið sé í réttum farvegi það hefur verið sáð mikilli tortryggni í garð þeirrar vinnu sem unnin hefur verið um að ekki hafi verið rétt að verki staðið ýmislegt í þeirri gagnrýni ber það með sér að það er full ástæða til að taka hana alvarlega og þegar ríkisendurskoðandi í framhaldi af þessari umræðu velur þá leið að fara í stjórnsýsluúttekt þá hljótum við að minnsta kosti að vera á réttri leið það er því mikilvægt að í þessari umræðu komi fram hvernig þessu máli er háttað og hvernig það er statt nákvæmlega núna ég held einnig miðað við það sem komið hefur fram í þessari umræðu hins vegar hefur verið varpað upp ákveðnum röksemdum sem gera það að verkum að tortryggni hefur skapast í umræðu hér tortryggni hefur skapast í umræðu í samfélaginu og þá tortryggni þarf að hreinsa út af borðinu það má heldur ekki vera þannig þegar ríkið er að selja eignir að það sé unnið á þann hátt að það þoli ekki dagsljósið það er alveg fráleit staða þess vegna held ég að það að ríkisendurskoðandi hafi nú þegar farið yfir þessa samninga fjallað um það hvort verðmætin sem þeir bera með sér séu trygg hvort þau séu eðlileg og tryggingar séu til staðar og hægt sé að setja þetta inn í ríkisreikning hafi verið fyrsta skrefið við að fara yfir þetta og síðan ætlar ríkisendurskoðandi að láta gera stjórnsýsluúttekt og fara yfir þetta mál ég held þess vegna að þingið sem slíkt sé búið að setja þetta mál í réttan farveg hvað síðar kann að koma út úr þessu veit ekki sá sem hér stendur frekar en aðrir en ég held að þingið sé á réttri leið og að þingið sé ekki að bregðast eftirlitsskyldu sinni eins og látið hefur verið í veðri vaka um að gögnum hafi verið haldið frá háttvirtum alþingismönnum þó að á hinn bóginn sé rétt að þeir hafi ekki fengið allt sem þeir hafa beðið um ég á ekki von á öðru en að áður en yfir lýkur verði allt uppi á borðum að ríkisendurskoðandi fari yfir það sem hér skiptir máli og komist að niðurstöðu sætti menn sig ekki við þá niðurstöðu og þá skoðun þá kemur kannski aftur til kasta þingsins ég held að í þeirri stöðu sem nú er og vegna þeirrar miklu tortryggni sem vakin hefur verið í samfélaginu og þeirrar tortryggni sem vakin hefur verið á þinginu sé rétt að fara þessa leið núna en hvort þetta kallar síðan á frekari umræðu um málið kemur í ljós en ég held að þingið sé að standa sína plikt hvað þetta tiltekna mál varðar